Inwiefern die geplanten Frühwarnsysteme für massenhafte Bewegung im Zusammenhang mit der Roma Problematik greifen werden, bleibt auch abzuwarten.

Es gibt jedoch kein Recht auf Zuwanderung in Europas Sozialsysteme. Wichtig wird auf jeden Fall sein, dass Montenegro weitere Anstrengungen zur Erreichung der EU Standards in den Bereichen Justiz, Korruptionsbekämpfung und Minderheitenschutz unternimmt, um sich eine europäische Perspektive zu erarbeiten.